W treści rezolucji są rekomendacje i sugestie dotyczące powrotu do systemu, który pozwoli na przejrzystość dokonywania wyborów. Nie odczytuję treści tej rezolucji jako złamania systemu sądowniczego, który miałby być niezależny, tylko jako powrót do niezależnego systemu sądowniczego.